upp vegna orða háttvirts þingmanns lilju mósesdóttur þar sem hún tiltók og hvatti fulltrúa þriggja stjórnmálaflokka umfram annarra að sitja yfir þessari umræðu ég vil í upphafi þessarar umræðu hvetja okkur öll til að taka þátt í henni og til að taka þátt í henni án þess að vera í fyrirfram gefnum skotgröfum sem mér fannst af ummælum háttvirts þingmanns að hún væri dálítið föst í ég tek þessa skýrslu mjög alvarlega ég veit að sjálfstæðisflokkurinn tekur þessa skýrslu mjög alvarlega og ég vil bara beina því til okkar allra að við sýnum þessari umræðu þá virðingu sem hún á skilið og við tökum öll þátt í henni á okkar forsendum og eftir því hvernig við kjósum að nálgast umfangsefnið en